Hvala lepa. Saj, se ne bi zdaj oglasila, ker bi z veseljem rada poslušala tudi ostale poslance, a žal, imam druge, službene obveznosti, ki so bile neodložljive, se jih ni dalo izogniti in bom morala pač, sejo zapustiti, vendar pa bom izkoristila svoj čas, ki mi je na voljo in bom še enkrat pač povzela nekatere glavne stvari. Zdaj, prej sem pozabila odgovoriti tudi, kolegu, Zmagu Jelinčiču oziroma stranki SNS, ki podpira predlog zakona, ko je govoril o nekaterih nepravilnostih oziroma on je rekel kot napako, vendar pa menim, da je treba povedati, da se je takrat padanje odmernega odstotka, za vse skupine, ustavilo, to je bil SPIZ dva, to pa zato, ker se je črtal valorizacijski količnik, ki se je vsako leto manjšal. Tako da ni povsem tako, kot, je predstavil. Zdaj, veliko je bilo govora tudi vmes, z, nekako sva si izmenjala stališča s sekretarjem na ministrstvu, kar se tiče varstvenega dodatka, pošteno in pravično je, da tudi tukaj na glas povemo, da varstveni dodatek ne pripada vsakemu. Ne pripada vsakemu in ravno zdajle sem dobila sporočilo ene gospe, ki je rekla: "Moj oče je odšel, za zaprosilo po vlogo za varstveni dodatek svoje žene." Se pravi, od te gospe mame, ki pač ni imela dela prej, nima dohodkov in tako naprej in so mu povedal: "Imate hišo." In zdaj sprašuje, ali naj to hišo prodamo, zato da bomo iz tega živeli. Se pravi, je ravno tisto, kar sem govorila, ker so si pač prej v preteklosti nekaj ustvarili, to dosega neke limite in potem niso upravičeni do varstvenih dodatkov. In takih primerov je še veliko. Ljudje se pač zdaj odzivajo in, dejansko je sporočilo eno samo, tukaj kličem na vse vas, pravijo, težko je danes poslušati to razpravo, ko govorite o nas, invalidskih upokojencih, počutimo se ponižane in odveč v tej državi. Najbolj boleče pa je to, da primerjate in govorite o tem, eni so delali ena, eno leto, dve leti, eni petnajst let in tako naprej. In to, zato je boleče, kajti ne gre za to, da niso hoteli delati, ampak zboleli so, in prav tako se je en odzval in je rekel: "Takoj zamenjam svoj položaj, z vašim. Samo en dan in dvomim, da boste še gdaj govorili na takšen način." To je samo medklic in morda bo pač kdo, vendarle razmislil o tem, ali zakon, nisem rekla, da je idealen, tudi v začetku sem povedala, da si želim razprave, in tudi to, kar je bil pomislek vlade, še kako si želim, da bi se popravilo, pač nekako te invalidske pokojnine za vse kategorije znotraj invalidskih pokojnin, ne samo najnižje. Ampak dvomim, da je vlada pripravljena odšteti toliko, čeprav je z rebalansom proračuna povečala dvig porabe za štiristo šestdeset milijonov. Tako da zdaj, če imate resne namene, spustite zakon po prvi obravnavi skozi, pa ga bomo dodelali še s tem. Med temi štiristo šestdesetimi milijoni se bo gotovo našlo, da bomo stvar zelo precizno, korektno, sorazmerno rešili za vse skupine. Ampak, ker smo predvidevali, da bo težava denar in da boste vprašali, od kod bomo jemali, smo želeli pomagati res tisti najbolj ogroženi skupini znotraj te kategorije. In, najhuje je poslušati, ko, ti pišejo ljudje, da imajo, mislim, da je gospod rekel, da ima med zneski, ne vem, tristo dvajset evrov, da bom natančna, invalidske pokojnine, potem pa, ker ni bil sposoben plačevati vseh računov, ima zdaj še rubež na ta znesek, šestintrideset evrov. Po drugi strani pa mora poskrbeti za vse potne stroške, za vse obliko zdravljenja, za pomoč, ki mu jo seveda nudijo predvsem otroci, vendar kot njih ni, prosi sosede in tako naprej. Si predstavljate, kako lahko pridejo ti ljudje v domove za upokojence, glede na znesek oskrbnin, koliko morajo tudi otroci ali kdo drug, dodajati zraven. Da se pač te zadeve, lahko ... Vsak od njih pravi, dokler lahko še zdaj za sebe skrbim, ker imajo različne oblike bolezni, sem vesel, bojim se takrat, ko bom odvisen povsem od drugih, kaj se bo dogajalo z mano. In res ne razumem in ne vidim razloga, da danes ne bi tej skupini pomagali. Kot rečeno, lahko imate argument, da se neka razmerja rušijo, vendar rušili ste jih sami v preteklosti na mnogo bolj hujši način. In to ni rušenje. Jaz mislim, da noben invalidski upokojenec ne bo jezen, če bo neki drug invalidski upokojenec dobil vsaj tak znesek, ki bo enak, invalidski, podpori. Tako jaz se še enkrat vsem, ki ste napovedali podporo zakonu, zahvaljujem, ker vidim, da pač v vas vendarle je ta občutek, da ni pomembno, kdo je predlagatelj, da ni pomembno, ali stvar izgleda idealno iz njihovih oči, ampak da je vredno podpreti in da se da z amandmaji tudi še kaj izboljšati. Vse tiste poslanske skupine, pa ki ste po principu navodila, ki ste ga dobili v prvi vrsti zapisanega, zakon zavrniti, pa upam, da bo le kdo mislil s svojo glavo in razmislil o tem, kje živi, v kakšni okolici, in da so invalidski invalidi med nami. Hvala.